Voorzitter, voorzitter Van Rompuy, u staat voor de grote opgave om de Europese Raad boven de jungle van nationale belangen te laten uitstijgen, boven de jungle van de belangen van de grote lidstaten en ons gezamenlijk belang in de Raad te laten voorgaan. Want alleen dat kan ons uit de economische crisis helpen. U werkt hard en dat is een belangrijk punt aan de versterking van het economisch bestuur in Europa. U bent op de goede weg, want het was een jaar geleden nog ondenkbaar dat de Raad gezamenlijk steun zou geven aan een Europees semester, niet alleen om het Stabiliteits en groeipact te versterken, maar ook om de concurrentiekracht te versterken. U krijgt hopelijk volgende week een belangrijke steun in de rug, omdat de Europese Commissie voluit haar recht van initiatief gaat gebruiken. Dat is belangrijk, want het moet ambitieuzer als het gaat om sancties, maar ook en dat vind ik bijna nog belangrijker als het gaat om hoe de Raad uiteindelijk omgaat met de aanbevelingen van de Europese Commissie op de verschillende nationale plannen.

Dat is uiteindelijk belangrijk, want daardoor is het Stabiliteits en groeipact ten onder gegaan. Ik ben dus benieuwd naar uw reflectie op dat punt, want uiteindelijk zal de Raad zich moeten voegen naar de onafhankelijke rol van de Commissie in dit geval.